Hvala za besedo. Minister, lep pozdrav! Mene zanima, zanimajo podatki iz obdobja prejšnje vlade sicer, prejšnje ministrice Kolarjeve, obdobje dva tisoč štirinajst do dva tisoč osemnajst, in sicer koliko in katere svetovalce je ministrstvo takrat zaposlovalo oziroma pogodbeno z njimi sodelovalo. Moj poslanski kolega je pred leti, dva tisoč sedemnajst ali dva tisoč osemnajst, gospo Kolarjevo vprašal, že o tem. In takrat dobil odgovor, da je bil, s podjemno pogodbo, ki je bila sklenjena do vključno enaintridesetega dvanajstega dva tisoč sedemnajst, določila obveznosti podjemnika, to je bil takrat profesor doktor Dušan Keber za vodenje delovne skupine za pripravo predloga novega zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, vsebinska pomoč in tako naprej. Takrat je bilo rečeno, da bo ta njegov prispevek, stal državo okrog štirinajst tisoč evrov. Kasneje pa smo pridobili oziroma so bili tudi objavljeni podatki, da so bile te številke tudi višje. In me zanima, koliko in zakaj je, doktor Keber, bil pogodbeno vezan z ministrstvom. In pa, tudi za vse druge svetovalce, ki so morebiti v tem obdobju, bili angažirani s strani ministrstva za pripravo raznih zakonov ali, česa drugega, koliko sredstev smo za to namenili in ali je potem od tega bil tudi kakšen učinek? Ker ker kolikor vem, so bile res narejene, smernice, potem pa se dejansko zakona ni spreminjalo. Oziroma vsaj torej, ali je kaj takega pripravil doktor Keber, kar je bilo potem dejansko uporabno, ali plačujemo nekaj, kar potem ostane v predalih?